þetta er góð og þörf umræða virðulegi forseti mitt svar er mjög einfalt báðir verða að græða fyrirtækin verða líka að hagnast við getum ekki ætlað fyrirtækjunum það að vinna þetta í sjálfboðavinnu það er hins vegar eðlilegt að það átti sig á því að þetta er verkefni sem hefur langtímaarðsemi að leiðarljósi mér finnst líka háttvirtur þingmaður horfa með nokkuð einföldum hætti á kapítalismann bandaríkin eru ekki að skora sérlega hátt í samanburði á alþjóðlegri samkeppnishæfni hvers vegna vegna þess að þar er ekki nógu vel hlúð að ýmsum þáttum velferðar þau ríki sem eru að skora best í alþjóðlegri samkeppnishæfni eru einmitt norðurlönd vegna þess að þar er búið að leggja grunn að langtímaarðsemi langtíma hagstæðum kapítalisma það er nákvæmlega það sem þarf að gerast á alþjóðavísu velferð og gróði í viðskiptum eru ekki andstæður það getur farið mjög vel saman mér finnst gæta nokkurrar einföldunar hjá þingmanninum í þessu að þetta þurfi að vera val um annað tveggja og annað hvort græði fyrirtækin sem flytja út þekkingu

ég held þvert á móti að fordæmi norðurlandanna og samfélagsuppbygging norðurlandanna sýni að allir þátttakendur í samfélaginu geti grætt það er hægt að byggja upp þannig samfélög þar sem allir græða og þar sem allir verða þátttakendur og allir eiga rétt ekki bara sumir